9. rocznicę uwięzienia Michaiła Chodorowskiego. To jest symbol skuteczności naszej polityki wobec Rosji. Pamiętamy, że u jej podstaw legła koncepcja otworzenia się gospodarczego Unii Europejskiej na Rosję, zacieśnienia relacji, dozwolenia inwestycji rosyjskich w Unii Europejskiej, szczególnie jeżeli chodzi o sektor energetyczny tak bardzo ważny dla budżetu rosyjskiego. W zamian za to mięliśmy doprowadzić do modernizacji Rosji i do jej demokratyzacji. Zróbmy bilans tego okresu. Rosja dzisiaj jest krajem bardziej autorytarnym niż była, kiedy zaczynała negocjacje z WTO o członkowstwo. Dzisiaj Rosja jest krajem znacznie bardziej zależnym od eksportu surowców naturalnych, głównie energetycznych, niż przed kilkunastoma laty.

To jest ten moment, kiedy powinniśmy o tym sobie wyraźnie powiedzieć. Dobrze, że Rosja weszła do WTO, ale dzisiaj Rosja oczekuje od nowego porozumienia o współpracy i partnerstwie z Unią Europejską dalszych koncesji ze strony Unii Europejskiej, które pokryłyby koszty przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu.

Musimy o tym pamiętać.